Zou ik mogen zeggen dat in dat opzicht deze top positief zou kunnen uitpakken? Rusland wordt namelijk lid van de WTO en dat betekent dus ook dat er een mogelijkheid is om de partnerschapsovereenkomst weer in de versnelling te brengen.